Señor Presidente, señor Comisario, muchas han sido las reivindicaciones del sector agrario español que han sido tenidas en cuenta en los compromisos de la Comisión de Agricultura y eso es un motivo de satisfacción, como también lo es el que se haya suavizado la propuesta inicial de la Comisión Europea, que era ciertamente negativa. Pero no es suficiente necesitamos —y así lo pido yo en estos momentos— el respaldo de la Cámara a la enmienda que hemos presentado y que permite limitar la superficie con derecho a ayuda.

Apostamos también por mantener el régimen de cuotas lecheras hasta 2020 en un camino tranquilo hacia la liberalización y, por supuesto, apoyamos decididamente el cultivo del tabaco, muy importante para regiones como Extremadura o Canarias. Y hablando de Canarias, no puedo dejar de recordar al Comisario, del que me consta su sensibilidad, que el compromiso con las regiones ultraperiféricas debe ser un compromiso permanente, como lo son sus circunstancias, y que cualquier modificación de su estatus debe decidirse siempre desde el consenso y la mesura.